Deshalb müssen alle noch bestehenden Hindernisse und Marktverzerrungen, auch wenn sie steuerlicher Natur sind, weiter abgebaut werden, um den grenzüberschreitenden Handel zu fördern und eine faire Verteilung der Einkünfte zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Das Beispiel, das wir hier heute diskutieren, zeigt zweierlei Erstens die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, steuerliche Bedingungen für bestimmte Produkte zu variieren, insbesondere nach unten, kann auch einen Anreiz schaffen, mit diesem Mittel eine Reihe von Produkten zum Handel im eigenen Mitgliedstaat zu ziehen. Ich denke, sowohl die Kommission als auch das Parlament wissen, worüber wir hier reden. Zum Zweiten zeigt der Sachverhalt, den wir heute diskutieren, aber auch, dass eine weitere Harmonisierung ich darf, weil die Kollegin Wallis anwesend ist, auch die Verbraucherrechte Richtlinie zitieren nicht nur im Bereich der Mehrwertsteuer notwendig sein wird. Es wird eine Reihe weiterer Maßnahmen notwendig machen, wenn wir langfristig tatsächlich zu einem wirklich einheitlichen Binnenmarkt kommen wollen. Eines der Beispiele, das hier vorgelegt ist, ist die unterschiedliche steuerliche Behandlung vergleichbarer Produktgruppen oder Dienstleistungen, die beobachtet wurden. Während Mitgliedstaaten z. B. die Möglichkeit haben, einen ermäßigten Steuersatz auf Waren kulturellen Inhalts sowie Bücher anzuwenden, müssen gemäß der Mehrwertsteuerrichtlinie für konkurrierende Online Dienste wie E Books die Standardsätze angewendet werden. Diese Ungleichbehandlung ist sachlich jedoch so nicht zu rechtfertigen. Der Markt für E Books hat ein enormes wirtschaftliches Potenzial für den digitalen Binnenmarkt und ist ein noch außerordentlich junges und sich dennoch rasant entwickelndes Segment, in welchem der Preis eine große Rolle spielt. Deswegen, Frau Kommissarin, werden wir die weiteren Vorschläge nicht nur von Herrn Šemeta, sondern auch die von Ihnen angesprochene öffentliche Konsultation zur Mehrwertsteuer sehr genau beobachten.